Señor presidente, en Asturias, mi región, hemos vivido en las últimas semanas una campaña de acoso a nuestros cargos públicos, agudizada y amplificada tras el asesinato de nuestro concejal en uno de nuestros municipios. Quisiera expresar mi dolor ante este crimen salvaje como no pudieron con los golpes en la cabeza, acabaron estrangulándolo. Ahora, otros cargos de mi partido en otro municipio, también de Asturias, han tenido que soportar amenazas a los tres días de este asesinato, también ha habido amenazas de muerte contra nuestra alcaldesa y, tres días después, a otro concejal nuestro le destrozaron el coche y le pintaron el acrónimo de Descanse en paz.

Nunca se descubrieron los culpables. Nunca se puso el empeño en ello. Por eso, ante esta situación que tantos y tantas compañeras sufrimos de mi partido —y también, hay que decir, de otras fuerzas políticas—, debemos tomar conciencia de que lo que está en juego es la misma democracia.